Problem, o którym rozmawiamy problem braku płatności to jest problem uniwersalny budżetu europejskiego. Rozmawiamy dzisiaj o brakach w zakresie badań i rozwoju, ale parę miesięcy temu rozmawialiśmy o dramatycznej sytuacji w zakresie pomocy humanitarnej, od której zależy przeżycie setek ludzi w obozach dla uchodźców w Syrii.

Ja chciałbym powiedzieć wszystkim krytykom, że tak na poziomie narodowym, jak na poziomie europejskim obecnie budżety to zarządzanie niedoborem, ale wyróżnikiem budżetu europejskiego jest to, że zadania roczne, ambicje roczne można kwantyfikować, można wyrażać w liczbach, które się nazywają zobowiązania. Jeżeli brakuje płatności na pokrycie tych zobowiązań, które są ustalone wspólnie przez kraje i Parlament, to odsłania się pustka tych deklaracji, właśnie przez to, bardziej dotkliwie niż na poziomie narodowym.